Señor Presidente, señor Vicepresidente, quisiera, en primer lugar, agradecer el tono positivo de las intervenciones de los distintos diputados que han participado en este debate.

La política de competencia es una política horizontal, que debe impregnar el conjunto de las políticas sectoriales en el ámbito de la Unión Europea. Es preciso asegurar la coherencia de la legislación europea con los principios de la política de competencia y conseguir, además, una cooperación cada vez más estrecha entre todas las autoridades de competencia en el ámbito de la Unión Europea. Quiero expresar mi satisfacción porque hoy el Comisario ha presentado su propuesta de Directiva sobre acciones por daños derivados de infracciones a la competencia, que será tramitada por codecisión. Es decir, el Parlamento, como ha venido solicitando reiteradamente, podrá ejercer su papel de colegislador. En mi opinión, es un paso muy importante que establece un pilar privado —junto al pilar público que ya existe— en el ámbito de la política de competencia, promoverá la cultura de la competencia y fortalecerá la legitimidad democrática en el ámbito de la competencia. El informe presentado por la Comisión ha revelado la contribución de la política de competencia frente a los requerimientos de la presente coyuntura y las necesidades estructurales y de largo plazo de la economía de la Unión Europea, y mi intención es que mañana el Parlamento, más allá de los 85 apartados concretos de la Resolución, envíe un claro mensaje de que la Comisión va a seguir contando con nuestro fuerte apoyo para seguir trabajando con el fin de hacer efectivos los principios de la política de competencia en la Unión Europea.